Sprijin această rezoluție, deși calitatea datelor statistice disponibile trebuie îmbunătățită. Este adevărat că diferența dintre salariile primite de către bărbați și de către femei nu a scăzut semnificativ de a lungul ultimilor ani, astfel încât chiar și astăzi încă persistă mari discrepanțe în acest domeniu. Pentru a asigura salarii egale pentru muncă egală cer statelor membre și partenerilor sociali să promoveze politici de muncă neutre din punctul de vedere al genului și cu oportunități egale pentru toți. Cariera femeilor nu trebuie să fie afectată din cauza sarcinii sau a concediului de maternitate. Mai mult, societatea trebuie să reevalueze salariile din cadrul domeniilor profesionale în care femeile sunt preponderente, așa cum sunt educația sau sănătatea. Și, desigur, la final aș vrea să subliniez avem nevoie de mult mai multe femei în politică și în funcțiile de decizie.